zum Zweiten, weil wir eine Unsicherheit mit dem Brexit haben und Stand heute niemand weiß, ob unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Vereinigten Königreich im nächsten Jahr mit allen Rechten und Pflichten am Haushaltsrahmen teilnehmen wollen, den sie 2013 mit uns gemeinsam einstimmig, also auch im Rat, verabschiedet haben, und zum Dritten, weil wir ein Jahr des Wechsels haben, ein Jahr des Wechsels im Parlament und auch in der Kommission. Umso eher sollten wir einen Beitrag zur Stabilität leisten, damit Haushaltsprogramme für die Entwicklung Europas positiv wirken und die Ziele, die wir gemeinsam haben, mit dem europäischen Geld auch unterstützt werden und erreichbar sind. Ich danke der Frau Abgeordneten Hohlmeier für ihre kluge Vorarbeit, die zum einen darin besteht, dass sie die unterschiedlichen Erwartungen der Fraktionen, der Kollegen in den Gremien hier auf einen gemeinsamen Nenner gebracht hat.

Ich danke auch den Kollegen und Kolleginnen, die bereit waren, sich einzubringen und nicht um eine Position des Parlaments herum Wahlkampf zu führen, und ich danke ihr auch dafür, dass ihre Ziele, die des Parlaments, im Grunde genommen die sind, die auch von der Kommission

bis zu vielen anderen, die in Haushaltsfragen ihre Kompetenz einbringen und auch im nächsten Parlament einbringen könnten.

18. November vielleicht mit der nächsten Kommission, oder aber, wenn wir länger in unseren Aufgaben bleiben müssen, weil Sie die nächste Kommission nicht pünktlich akzeptieren, mit der Juncker Kommission. Warten wir es ab.

Eine Brücke zum künftigen Europa, Investitionen in Bürger, Innovation und Sicherheit so der Titel, den Frau Hohlmeier gewählt hat. Ich finde, ein kluger Titel, mit dem man die Bürger über den Mehrwert Europas und der europäischen Finanzen überzeugen kann. Nach wie vor sind unsere gemeinsamen Prioritäten Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftswachstum, bessere und mehr Arbeitsplätze und Lebensbedingungen, Forschung, die junge Generation, der Kampf um ökologische Entwicklungen und der Kampf gegen den Klimawandel. Und wir teilen die Ansicht, dass die Förderung von Wirtschaftswachstum und von Wettbewerbsfähigkeit eine ganz hohe Priorität hat. Die letzten sechs Jahre waren im Großen und Ganzen gute Jahre für die europäische Wirtschaft. Jahr für Jahr war das Wirtschaftswachstum höher als zu Beginn vorhergesagt. Jahr für Jahr hatten wir mehr Steuereinnahmen als von der Schätzung prognostiziert. Jahr für Jahr ging die Zahl der Arbeitsplätze nach oben, ging die Arbeitslosigkeit und auch die Jugendarbeitslosigkeit zurück noch längst nicht ausreichend, da bleibt viel zu tun. Aber die letzten sechs Jahre waren gute Jahre. Und nach allen Prognosen trübt sich die wirtschaftliche Entwicklung jetzt ein. Umso mehr muss ein Haushalt 2020 Instrumente haben, die gegen Stagnation, die gegen Rezession, die gegen eine Krise, die für Wirtschaftswachstum, für Arbeitsplätze, für Prosperität, für Wettbewerbsfähigkeit im Rahmen unserer beschränkten Finanzen richtig angewendet werden.

von Cybersicherheit bis hin zum Kampf gegen Klimawandel und für Naturschutz haben wir eine Fülle von Programmen, die in die richtige Richtung zeigen und die es jetzt im Rahmen unserer begrenzten Mittel zu beschließen und zu stärken gilt. Und dabei brauchen wir möglichst viel Flexibilität. Parlament und Kommission sollten gemeinsam, zum Teil auch gegen den Rat, dafür kämpfen, dass mit Flexibilität zeitnah agiert und auf das reagiert werden kann, was im nächsten Jahr an Herausforderungen und Aufgaben auf uns zukommen kann.

Es sollte alles, was an commitments gemacht wurde, an Rechnungen eingeht, durch Zahlungen auch realisiert werden, um keine Welle in zu großem Maße in das nächste Jahrzehnt übertragen zu müssen.

12. Februar im ECOFIN Rat beschlossen, heute und in den nächsten Tagen kommen Sie mit Ihren Leitlinien und Schwerpunkten ergänzend als die zweite Haushaltsbehörde hinzu.